Puisque nos collègues socialistes ont soulevé cette question qui a trait au traité de libre échange et au partenariat avec le Japon, je pense personnellement que l'ensemble de ce dossier devrait être reporté à une session ultérieure. En effet, il s'agit d'un dossier extrêmement volumineux, extrêmement considérable, avec des études d'impact importantes, un texte qui nous a été communiqué de façon relativement récente, un document qui a été signé par M.